Herr Präsident, meine verehrten Damen und Herren Abgeordnete!

um unsere Entwurfsliste, unseren Vorschlag für Projekte von gemeinsamem europäischen Interesse, vorzulegen.

Es ist eine gemeinsame Priorität zweier oder mehrerer Nachbarländer, und die Trassenführung, die Zeitachse, aber auch Kapazitätsfragen werden gemeinsam abgestimmt.

Wir arbeiten die drei baltischen Länder, Finnland und Polen sehr eng zusammen. Wir beziehen auch bestehende Verflechtungen Kaliningrad und Russland mit ein. Wir haben im Strombereich eigentlich Einigung, im Gasbereich ist die letzte offene Frage, wo der LNG Terminal zu entwickeln ist, und daran anknüpfend, welche Übertragungsleitungen für Gas notwendig sind.

Sie ist dann für uns praktisch der Maßstab, welche Projekte wann vorrangig zu realisieren sind. Zweitens PCI, das Label, schafft sicherlich auch eine noch bessere Möglichkeit, vor Gericht Recht zu bekommen. Das heißt, wir werden dann mit der Planung und Genehmigung nicht vor Gericht scheitern, sondern da sie von den europäischen Institutionen

Viele PCIs brauchen keine öffentliche Förderung. Für uns gilt unverändert vorrangig, dass Energieinfrastruktur vom Markt zu finanzieren ist durch Netzentgelte, durch Nutzergebühren und durch eine pragmatische, gute Regulation, durch eine ordentliche Verzinsung mit geringem Risiko für den, der investiert. Indem wir diese Planungen europäisch entwickelt haben, stoßen wir auch gerade bei langfristigen Investoren auf großes Interesse. Was meine ich damit? Namentlich Lebensversicherer, Versicherungen generell sind ideale Partner.

Die Mitgliedstaaten wollten uns längere Zeit dieses Instrument einer indirekten Verschuldung nicht geben. Erst vor einem Jahr haben wir erstmals in einer Testphase aus freien Mitteln im laufenden Haushalt die Genehmigung der Mitgliedstaaten bekommen, Projektanleihen aufzulegen, um ihre Vorzüge auszutesten.

eine sehr effiziente Finanzierungsart sind.

Deswegen wollen wir ein breites Spektrum an Instrumenten vorlegen.

Italien. Die IGAs sind geschlossen, und jetzt ist es am Konsortium Shah Deniz II zu entscheiden, wer aus ihrer Sicht das tragfähigere, bessere Angebot gemacht hat. Diese Entscheidung erwarten wir für Juli oder spätestens September dieses Jahres. Wir würden beide Entscheidungen akzeptieren Beide führen in den europäischen Gasbinnenmarkt, in beiden Fällen wird unsere strategisches Ziel der Diversifikation erfüllt, und die Öffnung des südlichen Korridors nach Aserbaidschan, um von dort nicht nur Öl, sondern auch Gas zu beziehen, hat einen hohen strategischen

geht. Vielen Dank für Ihre Bemerkungen und Anregungen.